Hier liegt in der Tat der Spagat. Das Verweigern von Review und Revision durch Kommission und Rat würde de facto dazu führen, dass wir ein verspätetes budgetäres Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erleben.

Über Mehrwert und Subsidiarität gleichermaßen zu reden, über positive und negative Prioritäten und gleichzeitig über die zwingenden politischen Erfordernisse, darüber vernünftig zu sprechen, dazu werden wir so hoffe ich in der Konzertierung endlich Gelegenheit haben.

Wir brauchen mehr Flexibilität auf der Grundlage der Nummern 21 und 23 der IIV. Und Entschuldigung, liebe Kommission wenn in Ihrem Dokument steht, dass die Inanspruchnahme des EU Haushalts für den Stabilitätsmechanismus einen innovativen Gebrauch des EU Haushalts darstellt, sage ich, im Prinzip stellt es eine Umgehung des Parlaments dar. Daran werden wir auch zu arbeiten haben.

Aber beklagen Sie sich nicht über aktuelle Kürzungen, solange die Governance Strukturen, die Managementstrukturen bei ITER schlecht sind. Das muss zunächst einmal geregelt werden, und dann finden wir eine vernünftige Lösung, aber nicht scheibchenweise auf drei Jahre verteilt.